Ja, hvala lepa, predsedujoči. Samo en tak, kot bi rekli, na oni strani luže, "recap" tega, kar sem jaz slišal v tem pingpongu. Rad bi se obrnil na na par na par izjav, ki sem jih slišal, in so bile, in so in so me res zmotile, pa do Matjaža še pridem. Najprej kolega Jurša, šlo je za eno tako, dimno zaveso, ne. Mi se danes ne pogovarjamo o članstvu v Natu ali ne članstvo v Nato. Mi se ne pogovarjamo o tem, ali je bil referendum o članstvu v Natu, koliko je bil zastopan, ali je zdaj kredibilen ali ne ali ga mi zavračamo ali ne. Danes govorimo o neki drugi stvari. Tudi če ostanemo v zvezi Nato, kako premišljeno in aktivno sodelovati o naši politiki, in načinu sodelovanja v zvezi Nato, če če že moramo s tem hudičem operirati. In potem, malo me je zmotil kolega Han, poslanec ima premalo znanja, da sprejme svojo odločitev. Seveda, saj nismo vsi profesionalci na vseh področjih. Ampak saj imamo strokovne sodelavce. Niti ti niti jaz nisva na vseh področjih, ki jih pokrivava, strokovnjaka. A a naju to odvrne od odgovornosti, da sprejmeva odločitev na mestu, na katerega so naju postavili tvoji, moji volivci? In potem druga, še bolj boleča, tudi če je v koalicijski pogodbi nekaj zapisano, tega ne bom podprl. Ja, kaj pa lahko, mislim, na kaj pa potem? Kaj v koalicijski pogodbi pa je, za kar lahko rečemo, da vam zaupamo? Zadnjič je zadnjič je minister za kulturo ... Dovoli mi, da zaključim. Zadnjič je minister za kulturo na nacionalni televiziji rekel: "Okej, sprejeli bomo, rešili bomo kulturni evro, kar je tudi ena od zavez iz koalicijske pogodbe." In jaz sem bil navdušen. A lahko zdaj temu verjamem? Ali rečem, okej, še ena figa v v žepu? Kolega Lenart, pomembno je, kaj si pri celi stvari mislijo slovenski vojaki. Ja, zato jim damo kot državljanom možnost, da se, da sodelujejo tudi v tem procesu odločanja preko svojih predstavnikov v državnem zboru. To je bistveno širše kot upanje, da bo rešitev prava za sprejeta za zaprtimi vrati, med nekimi dvajsetimi ljudmi, s katerimi ki se lahko drug z drugim vse dogovorijo. In potem za zaključek, kolega Bevk, o Franciji in Nemčiji, ki sta sprejeli, ki sta na različne načine sprejeli, odločitev svoje intervencije v Iraku. Francija, preko svoje vlade, Nemčija pa preko parlamenta. Ja, ampak obe sta sprejeli odločitev, da tam ne sodelujeta, kar je podatek bistvenega pomena. Hvala lepa.